Referitor la Eurocontrol, a început reforma pentru a putea primi noile responsabilități, iar referitor la stăpânul aerului, cred că cele mai fericite entități după aprobarea acestui raport vor fi companiile aeriene, inclusiv Ryanair.

Mulțumesc, de asemenea, pentru aprecierile pozitive pe care le ați făcut pentru activitatea mea, dar cred că nu puteam să fac acest lucru singur, sub nicio formă, de aceea mulțumesc foarte mult raportorilor celorlalte grupuri politice, dlor Stockmann, Leichtfried, Degutis, Zile și dnei Lichtenberger, pentru contribuțiile deosebite aduse acestui dosar, precum și pentru susținerea pe care mi au oferit o în negocierile cu Consiliul. Mai vreau să subliniez, de asemenea, că majoritatea sugestiilor existente în amendamentele depuse pentru plen de colegii Kohlíček și Markov se regăsesc deja în compromisul obținut cu Consiliul. Dle Comisar, eu vă felicit pentru această reușită, sper să fie confirmată mâine de votul Parlamentului și de votul Consiliului la sfârșitul acestei luni.